Pane předsedající, já jsem podpořila usnesení o provádění legislativy proti praní špinavých peněz, protože tato problematika je velmi důležitá. Známe kauzy jako a také teroristické útoky v Evropě, které byly částečně financovány prostřednictvím právě praní špinavých peněz, to dokazují. Je smutné, že stále deset evropských států neimplementovalo čtvrtou směrnici proti praní špinavých peněz. Jsem ráda, že v této situaci Česká republika mezi nimi není. Pátá směrnice a její požadavky v podobě přísnějších režimů ověřování identity a nároků na banky jsou jistě na místě. Je nutné, aby členské státy daly větší prostředky svým finančně analytickým útvarům, které by si zároveň měly lépe vyměňovat informace.